Moč DeSUS-a v koalicijah, vseh, v katerih smo bili, je bilo od števila poslancev od pet do deset. Toliko smo lahko naredili. Da smo pa prišli tako daleč, je pa kriva Ropova reforma.